Bei allen Detailproblemen, über die man reden kann und über die im weiteren Gesetzgebungsverfahren auch noch zu reden ist, sollten wir uns über eines im Klaren sein Finanzmärkte können nicht nach dem Modell funktionieren Wenn alles gut geht, streichen die Banken die Gewinne ein, und wenn etwas schief geht, dann halten die Steuerzahler den Kopf dafür hin. Deswegen macht es Sinn, auch Finanztransaktionen einer Steuer zu unterziehen. Und es macht Sinn, das grenzüberschreitend zu tun. In Europa oder zumindest in der Eurozone hätten wir eben keine Verwerfungen, sondern wir würden dauerhaft einen Beitrag dazu leisten, einen stabilen Finanzplatz zu bekommen, der das generiert, wofür Finanzplätze eigentlich vorgesehen sind, nämlich dass die Unternehmen Zugang zu Kapital haben, dass der Sparer Möglichkeiten hat, etwas zu sparen oder für die Altersvorsorge auf die Seite zu legen, und dass damit die Finanzmärkte wieder die Aufgabe erfüllen, für die sie einst geschaffen wurden, nämlich einen Mehrwert für die Realwirtschaft zu leisten. All das, was uns in die Finanzkrise getrieben hat, waren Produkte, die keinen Wert für die Realwirtschaft geschaffen haben. Deswegen macht es Sinn, über eine Steuer einen Beitrag dazu zu leisten, dass dies hoch bestraft wird, dass dies sanktioniert wird, dass dies in dem Sinne gesteuert wird, dass das Kapital wieder seine Aufgabe erfüllt. Deswegen werbe ich dafür, heute mit großer Mehrheit diesem Vorschlag zuzustimmen.